Myślę, że jest to także szansa dla tych biedniejszych krajów Unii, jak moja ojczyzna, jeden z pięciu najbiedniejszych członków Unii Europejskiej.

Chciałbym też podkreślić, że zwłaszcza w czasach kryzysu turystyka jest szansą o tym mówili moi przedmówcy bo turystyka, owszem, może zmniejszać się, ale również w niektórych obszarach nawet się paradoksalnie zwiększać, a na pewno ona nie umiera.

Po pierwsze, jest to turystyka ekologiczna, czyli odwiedzanie tych regionów Europy, gdzie przyroda zachowała się w dawnym kształcie. Tak na przykład jest na wschodzie mojej ojczyzny rezerwaty przyrody, specjalne, niewystępujące gdzie indziej gatunki roślin czy też zwierząt. To jest taka mało znana Europa, ale jakże ważna, i myślę, że warto myśleć o takiej turystyce właśnie ekologicznej, przyrodniczej. Po drugie, turystyka sportowa, bardzo istotna w statystyce, mająca coraz większe znaczenie, coraz więcej ludzi przemieszcza się ze względu na imprezy sportowe i przy okazji poznaje nowe kraje, nowe regiony tu wszystkich zapraszam na kolejne mistrzostwa Europy w piłce nożnej do mojego kraju, do Polski, w przyszłym roku. Powitamy wszystkich ze staropolską gościnnością. Wreszcie kolejna kwestia to turystyka na obrzeżach Unii Europejskiej.

Trzeba też powiedzieć o tym drugim płucu Europy, o Europie Wschodniej, o pograniczu Unii i takich krajów jak Białoruś, Ukraina, wschodnie obszary Polski to rzeczywiście rzecz pasjonująca. Wreszcie agroturystyka. Turystyka jako budowanie mostów między krajami, które są w Unii, i krajami, które do Unii dopiero przyjdą.